Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je suis très heureux d'entendre un camarade conservateur et libéral tomber d'accord avec la Commission, ce qui me facilite la tâche comme socialiste. J'espère, en tout cas, que le débat de ce soir permettra d'apporter enfin des réponses aux multiples inquiétudes concernant l'impact de cet accord de libre échange entre l'Union européenne et la Corée, et en particulier sur l'industrie européenne. Vous avez évoqué un consensus mais, Madame la Commissaire, je tiens à vous rappeler que, depuis un certain nombre de mois, certains secteurs industriels dont les constructeurs automobiles et les syndicats de travailleurs, qui les soutiennent vous alertent sur les possibles conséquences dramatiques de cet accord. Encore aujourd'hui, l'essentiel des questions reste sans réponse. Mais peut être avez vous choisi de sacrifier l'industrie automobile européenne au détriment des services! En effet, pourquoi accorder à la Corée la clause de ristourne, dite duty drawback, qui constitue un avantage jamais concédé auparavant, pas même à des pays en développement comme les pays méditerranéens.

Face à ces risques, et à d'autres, malheureusement, que je ne peux développer ici mais dont vous connaissez le détail vous venez de l'évoquer la Commission a proposé un dernier recours, l'inclusion d'une clause de sauvegarde. Or, vous savez, Madame la Commissaire, que celle ci n'est pas automatique et qu'elle sera très difficile à mettre en œuvre et impossible à activer avant cinq ans.

En cette période de crise, qui touche tout particulièrement les salariés du secteur automobile, comment expliquez vous que l'Europe s'engage sur un tel accord?

C'est en tout cas la demande qui est faite par un certain nombre d'États et de secteurs industriels que je viens d'évoquer. Vous engagez vous enfin, Madame la Commissaire, à davantage de transparence et à mieux associer les parlementaires que nous sommes?